virðulegur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um háhraðanettengingar í dreifbýli ásamt mér eru meðflutningsmenn háttvirtir þingmenn bjarkey gunnarsdóttir helgi hrafn gunnarsson guðbjartur hannesson valgerður bjarnadóttir brynhildur pétursdóttir páll valur björnsson og jón þór ólafsson þingsályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra og eftir atvikum í samstarfi við fjarskiptasjóð að gera nýja þarfagreiningu og landsáætlun um háhraðanettengingar utan þéttbýlis með það að markmiði að innan fjögurra ára eigi allir landsmenn kost á háhraðanettengingum sem standast kröfur samtímans um flutningsgetu þá verði kannað sérstaklega hvort rétt sé í þessu skyni að skilgreina uppsetningu einstakra fjarskiptaleiða í dreifbýli sem styrkhæfa úr fjarskiptasjóði gegn heildsölukvöð og setja reglur um slíka tilhögun jafnframt verði gerð úttekt á áhrifum þess að fella niður vörugjald á ljósleiðarastrengjum eða láta það renna til fjarskiptasjóðs ég ætla aðeins að ætla hér á stóru í greinargerðinni í gildi eru tvær þingsályktanir um fjarskiptaáætlun þingsályktun um fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán og þingsályktun um tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö og þær eru báðar gerðar á grundvelli laga um fjarskipti fyrrgreindar þingsályktanir miða að aðgengilegum og greiðum fjarskiptum og innihalda ákvæði sem lúta að fjarskiptum á strjálbýlum svæðum hér skal vakin athygli á því að í þingsályktun um tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tvö segir að í fjarskiptaáætlun skuli leggja áherslu á að stuðla að atvinnuuppbyggingu bættum lífsgæðum og jákvæðri byggðaþróun og enn fremur að öllum landsmönnum verði tryggð jöfn aðstaða til að tileinka sér möguleika upplýsingatækninnar og að dregið verði úr aðstöðumun fyrirtækja í dreifbýli og þéttbýli hvað varðar verð og framboð á fjarskiptaþjónustu af þessu er ljóst að efni þessarar þingsályktunartillögu og fyrri samþykkta alþingis um málið samræmast fyllilega fjarskiptasjóður var stofnaður með lögum um fjarskiptasjóð árið tvö þúsund og fimm og er hlutverk hans að úthluta fjármagni til verkefna sem miða að uppbyggingu stofnkerfa fjarskipta verkefna sem stuðla að öryggi og samkeppnishæfni þjóðfélagsins á sviði fjarskipta og annarra verkefna enda sé kveðið á um þau í fjarskiptaáætlun og ætla má að ekki verði í þau ráðist á markaðsforsendum samkvæmt þessu er sjóðnum einkum ætlað að stuðla að uppbyggingu fjarskipta á strjálbýlum svæðum landsins þar sem virkrar samkeppni fjarskiptafyrirtækja á markaði gætir ekki svonefnt háhraðanetsverkefni fjarskiptasjóðs sem enn stendur yfir hefur það að markmiði að tryggja heimilum utan þeirra svæða sem sinnt er á markaðsforsendum aðgang að nettengingu með að minnsta kosti tvö mb s flutningsgetu óháð tækni verkefnið byggist á samningi fjarskiptasjóðs við símann h f sem var gerður tvö þúsund og níu í kjölfar útboðs og gildir til tvö þúsund og fjórtán árið tvö þúsund og tólf höfðu níutíu og fjögur komma sex prósent íslenskra heimila aðgengi að neti samkvæmt tölum hagstofu íslands og má því með sanni segja að netaðgangur sé gríðarlega algengur og netnotkun einnig en níutíu og sex komma tvö prósent landsmanna á aldrinum sextán til sjötíu og fjögurra ára tengdust netinu einhvern tímann á árinu tvö þúsund og tólf

greið og örugg fjarskipti þar á meðal nettengingar sem uppfylla kröfur og þarfir notenda eru afar mikilvægur þáttur í lífi nútímafólks eins og tölur um netnotkun íslendinga sýna gildir þá einu hvort litið er til náms starfa upplýsingamála verslunar og þjónustu fjölmiðlunar

því er að vonum að íbúar hinna strjálbýlli svæða landsins leggi mikla áherslu á að geta notið þeirra möguleika sem nútímafjarskipti veita til jafns við íbúa hinna þéttbýlli svæða það sjónarmið að skilvirk og örugg fjarskipti séu meðal mikilvægustu grunnþátta í innviðum samfélagsins nýtur sífellt víðtækari viðurkenningar mér finnst rétt að geta þess í þessu sambandi að nefna nýlegan úrskurð eftirlitsstofnunar efta þess efnis að lagning og starfræksla skeiða og gnúpverjahrepps á ljósleiðara samræmist reglum um ríkisaðstoð samkvæmt e e s samningnum enda væri verkefnið til þess fallið að auka samkeppnishæfni þessa dreifbýla svæðis og að ekki hefðu verið líkur á að fjárfest yrði í slíkum háhraðanettengingum í sveitarfélaginu á markaðsforsendum í náinni framtíð í því skyni að efla hvata fjarskiptafyrirtækja til að auka framboð á fjarskiptaleiðum eins og nýjum ljósleiðurum eru í fljótu bragði tvær leiðir sjáanlegar í fyrsta lagi með því að skilgreina staði þar sem skortur er á nægilegu framboði til dæmis sökum þess að ljósleiðarasambönd eru ekki tiltæk og að bjóða framlag til framkvæmdarinnar úr fjarskiptasjóði annaðhvort fast hlutfall af samþykktum framkvæmdakostnaði eða tiltekna upphæð sem tæki mið af gagnsæjum reglum og viðmiðunum til dæmis víðáttu þjónustusvæðis framkvæmdarinnar á móti kæmi heildsölukvöð á eiganda ljósleiðarastrengs í öðru lagi með því að lækka tilkostnað fjarskiptafyrirtækja við uppbyggingu fjarskiptaleiða og má þar nefna að af ljósleiðurum er nú innheimt fimmtán prósenta vörugjald leiða má að því rök að meira verði lagt af ljósleiðurum og fyrr en ella ef vörugjaldi af þeim yrði aflétt einnig mætti meta áhrif þess að láta vörugjaldið renna í fjarskiptasjóð sem byði síðan framkvæmdaraðilum endurgreiðslu á því vegna skilgreindra flutningsleiða það kom mjög skýrt fram hjá sveitarstjórnarmönnum og öllu því fólki sem við þingmenn hittum í kjördæmaviku í síðasta mánuði að það þarf að gera átak í fjarskipta og háhraðatengingum víða á landsbyggðinni og tóku margir svo djúpt í árinni að þessir þættir réðu úrslitum um hvar ungt fólk veldi sér búsetu til framtíðar á ársþingi sambands sveitarfélaga á norðurlandi vestra í október síðastliðnum var kynnt áhugaverð skýrsla sem maría björk ingvadóttir vann fyrir þessi sveitarfélög með styrk úr velferðarráðuneytinu og bar hún nafnið framtíðaráform ungs fólks þar komu fram margar áhugaverðar upplýsingar um hvert hugur unga fólksins stefnir í menntun og búsetu í þessum landshluta og sterkur vilji og áhugi kom fram hjá þessu unga fólki að fara í nám í listum og í skapandi greinum og gegnumgangandi var gerð sú krafa að fjarskipti og háhraðatengingar væru sambærilegar í dreifbýli og í þéttbýli þetta á eflaust við um ungt fólk alls staðar í dreifbýli það vill gjarnan geta búið áfram í heimabyggð en gerir þá sjálfsögðu kröfu að búsetuskilyrði séu jöfnuð svo að menntun þeirra nýtist og fjölbreytileg atvinna geti þrifist í dreifðum byggðum jafnt og í þéttbýli niðurstaða þessarar áhugaverðu skýrslu var að atvinna ræður því hvar maður getur búið en þjónusta og afþreying ræður hvar maður vill búa þarna ráða háhraðatengingar og góð fjarskipti miklu því að þetta eru lykilatriði í nútímasamfélagi ferðaþjónusta hefur verið að eflast á landsbyggðinni og öflug háhraðatenging er henni því mjög mikilvæg viðurkennt er að léleg fjarskipti hvort sem um ræðir síma nettengingu eða aðra gagnaflutninga geta staðið í vegi fyrir uppbyggingu fyrirtækja og veiki þar með búsetu á svæðum um slíkt væri hægt að nefna mörg dæmi það er því mjög mikilvægt að íbúar dreifbýlisins standi jafnfætis öðrum íbúum landsins hvað varðar öll fjarskipti og internetþjónustu því að í nútímasamfélagi er þetta eins og ég nefndi hér áðan stór þáttur í lífi fólks leik og starfi hlutverk fjarskiptasjóðs er því mjög mikilvægt í byggðalegu tilliti og brýnt að sjóðurinn sinni vel hlutverki sínu og það sé úthlutað fjármagni í þau verkefni sem kveðið er á um í fjarskiptaáætlun hverju sinni sem betur fer hefur okkur miðað ágætlega áfram en betur má ef duga skal og aukin fjárframlög þurfa að koma til svo að fjarskiptasjóður geti sinnt sínu lögbundna hlutverki vel og alþingi verður að sammælast um að tryggja landsmönnum öllum örugg fjarskipti og háhraðatengingar sem mæta kröfum nútímasamfélags hvort sem það tengist námi starfi afþreyingu eða öryggi íbúanna að þessari umræðu lokinni legg ég til að málinu verði vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar